Ayer, al comienzo de la negociación, Alcoa plantea que se niega a vender las fábricas, que quiere cerrar.

Porque, casualmente, donde ha invertido el dinero es en una fábrica en Arabia Saudí y lo que no quiere es tener ningún tipo de competencia porque, mientras recibía estas ayudas con el dinero del Estado español, lo invertía en Arabia Saudí. Por ello, les voy a pedir dos cosas. En primer lugar, me da igual el Grupo político, me da igual el país al que pertenezcan, les pido el máximo apoyo para proteger la industria europea, a nuestros trabajadores y nuestras comunidades. Y, en segundo lugar, que impulsemos una política común para defender nuestra industria, para evitar que las empresas que reciben miles de millones en dinero público se vayan, deslocalicen y cierren sus fábricas y sus puertas sin más, dejando a cientos de trabajadores en la calle y dejando a comunidades enteras en la estacada.